sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki e s b frumvarpið er lagt fram í tilefni af áformaðri staðfestingu alþingis á samningi milli ríkisstjórnar íslands

samningur þessi fjallar um þær reglur er gilda varðandi fjárhagsaðstoð e s b við ísland vegna stuðningsaðgerða þess sjóðs er fjármagnar aðstoð við ríki sem sótt hafa um aðild að evrópusambandinu samningurinn er í daglegu tali nefndur ipa samningur rammasamningurinn milli ríkisstjórnar íslands og framkvæmdastjórnar evrópusambandsins skiptist í fimm kafla en í þessu lagafrumvarpi er eingöngu fjallað um þær sérreglur sem setja þarf með lögum vegna ákvæða samningsins sem fjalla beinlínis um skatta og gjöld er þar fyrst og fremst átt við ellefta og tólftu greinar samningsins í samningnum er gerð krafa um að aðstoðin renni óskipt til þeirra verkefna sem henni er ætlað að styðja af því leiðir að styrkjunum er ekki ætlað að renna til greiðslu skatta tolla eða annarra gjalda af sambærilegum toga nánar tiltekið varða þessi ákvæði þá aðila hvort heldur er einstaklinga eða lögaðila sem samið er við um að veita þjónustu framkvæma verk eða útvega búnað eða annan varning sem greitt er fyrir með ipa aðstoð í samningnum og lagafrumvarpinu eru þessir aðilar nefndir e s b verktakar í frumvarpinu er á þessum grundvelli lagt til að eftirtaldar undanþágur frá lögum um skatta og gjöld gildi um e s b verktaka

að allur innflutningur á vörum á grundvelli ipa aðstoðar skuli undanþeginn aðflutningsgjöldum þar með talið virðisaukaskatti að öll framkvæmd verks sala vöru eða veiting þjónustu á grundvelli slíkra samninga sé undanþegin virðisaukaskatti

ekki greiða tekjuskatt og útsvar af starfi sem unnið er á grundvelli slíks samnings sama á við um lögaðila sem ekki hafa staðfestu hér á landi rétt er að árétta sérstaklega að undanþága þessi á ekki við um vinnu eða þjónustu einstaklinga og lögaðila sem búsettir eru hér á landi eða hafa hér staðfestu persónulegir munir og búslóð nánustu fjölskyldu einstaklinga búsettra erlendis sem ráðnir eru á grundvelli ipa aðstoðar skulu við innflutning undanþegin aðflutningsgjöldum enda séu vörurnar fluttar út aftur að verki loknu eða þær eyðilagðar loks skulu þeir samningar sem fjármagnaðir eru með e s b samningi vera undanþegnir stimplun og stimpilgjaldi samkvæmt lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta um stimpilgjald